În acest context, obligațiunile comune ar putea constitui un instrument eficient pentru soluționarea problemelor de lichiditate. Ele înseamnă un pas înainte în direcția unei suveranități fiscale comune între statele din zona euro. Totodată, emiterea obligațiunilor de stabilitate ar putea contribui la asigurarea unei finanțări cu un nivel redus al costurilor.

UE trebuie să asigure măsuri de supraveghere economică și bugetară pentru țările confruntate cu o gravă instabilitate financiară.